De mai bine de opt ani, țările noastre irosesc vieți omenești, energie și fonduri imense într o țară măcinată de război, în care s au mai împotmolit două imperii cel britanic și cel sovietic. Din păcate, întărirea politică și militară a influenței talibanilor, sărăcia care macină această țară, statutul femeii, comerțul cu opiu, corupția generalizată, toate acestea atestă eșecul operațiunilor de până acum în Afghanistan. Cred că strategia Uniunii Europene trebuie să contrapună perspectivei haosului și violenței în expansiune o întărire și o eficientizare a prezenței militare, cât și o intensificare a eforturilor pentru reconstrucția, dezvoltarea și democratizarea Afghanistanului.